virðulegi forseti ég get alveg tekið undir með háttvirtum þingmanni að við eigum að skapa skilyrði hér þannig að íslendingar telji hag sínum

aðgerðarleysiskenningin að forsætisráðherra hæstvirtur hafi sagt það sjálfur ég get nú ekki tekið undir það vegna þess eins og þingmaðurinn las upp þá sagði hann það sem margir vilja kalla aðgerðarleysi og hann útskýrði það ef mig ekki misminnir í þessu viðtali hvað það var sem hann átti þar við en framleiðslan og nýsköpunin mér þykir miður ef ég hef verið að væna endilega segðu mér hvað viltu framleiða hvað viltu framleiða hér fjárfestingar í innviðum eru fínar en fjárfesting í innviðum kemur venjulega ekki með nýtt fjármagn inn í samfélagið heldur eru það opinberar fjárfestingar það er það sem ég var að gagnrýna í minni ræðu að í tillögum vinstri grænna þá eru allar tillögur sem eru til úrbóta það eru allt opinberar framkvæmdir